virðulegi forseti hér verður mælt fyrir um frumvarp til laga um styrki á kvikmyndum á íslensku í kvikmyndahúsum hér á landi svokallaðir miðastyrkir frumvarpið er samið í mennta og menningarmálaráðuneytinu í samráði við fjármála og efnahagsráðuneytið tilefni og tilgangur frumvarpi er að efna ákvæði samkomulags um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu árin tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og fimmtán með frumvarpinu er lagt til að greiddir verði út styrkir til kvikmyndaframleiðenda vegna sýninga á kvikmyndum á íslenskri tungu til að vega upp á móti áhrifum af álagningu virðisaukaskatts á aðgöngumiða kvikmyndasýninga á íslenskar kvikmyndir sem kom til framkvæmda árið tvö þúsund og þrettán þann áttunda desember tvö þúsund og ellefu

kvikmyndaleikstjóra með sér samkomulag um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu árin tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og fimmtán samkomulagið fól meðal annars í sér að afnema skyldi undanþágu frá virðisaukaskatti af sölu aðgöngumiða á sýningum á íslenskum kvikmyndum og að í staðinn yrðu teknir upp miðastyrkir styrkir til kvikmyndagerðar teljast ríkisaðstoð í skilningi annars kafla e e s samningsins og við framkvæmd ríkisaðstoðar ber efta ríkjunum að gæta að því að mismuna ekki umsækjendum með tilliti til þjóðernis þeirra við undirbúning að reglum um miðastyrki og eftir samskipti íslenskra stjórnvalda við esa var ljóst að sökum skuldbindinga íslands samkvæmt e e s samningnum var ekki kostur að uppfylla samkomulagið samkvæmt innihaldi og greiða miðastyrki sem miðuðust eingöngu við íslenskar kvikmyndir það er eingöngu myndir framleiddar af íslenskum aðilum eftir bréfaskipti við esa kom í ljós að stofnunin hafði hug á að taka til athugunar allt styrkjakerfi kvikmyndasjóðs og leggja mat á hvort breytingar sem gerðar hafa verið á kerfinu frá árinu nítján hundruð níutíu og fjögur hafi falið í sér tilkynningarskyldar breytingar á aðstoðarkerfi esa samþykkti þann tuttugasta og sjötta mars tvö þúsund og fjórtán nýjar leiðbeiningarreglur um ríkisaðstoð til kvikmynda og annarra hljóð og myndmiðlaverka og við það tilefni beindi stofnunin þeim tilmælum til efta ríkjanna að aðlaga aðstoðarkerfi sín að nýjum reglum fyrir átjánda september tvö þúsund og sextán kvikmyndalög og styrkjakerfi kvikmyndasjóðs eru nú til skoðunar hjá kvikmyndaráði meðal annars með það fyrir augum að aðlaga kerfið að reglum um ríkisaðstoð fyrir þennan frest vegna yfirstandandi endurskoðunar á kvikmyndalögum þar sem framtíðarfyrirkomulag miðastyrkja verður ákveðið þykir rétt að efna samkomulagið með því að kveða á um í sérstökum lögum um tímabundna sýningarstyrki sem miða að því að brúa bilið þar til ný kvikmyndalög taka gildi virðulegi forseti ég vænti þess að málinu verði að